Ich habe für das Assoziierungsabkommen gestimmt, weil es für mich nicht das Ende einer Geschichte ist, sondern der Beginn einer neuen Geschichte, und man könnte es auch so überschreiben Durch gemeinsame Arbeit Vertrauen schaffen. Wer sich das Abkommen genau durchliest und sich die Perspektiven betrachtet, der weiß, dass es nicht nur eine Perspektive ist für die Europäische Union und für die Ukraine, sondern es könnte auch eine Perspektive sein, wenn man so will, im Trilog zwischen der Ukraine, zwischen der Europäischen Union und Russland. Ich wiederhole es noch einmal, das Motto könnte sein Durch gemeinsame Arbeit, durch Handel, Vertrauen schaffen.